Wprawdzie rząd Birmy podjął w ostatnich latach szereg działań w zakresie rozszerzenia swobód obywatelskich, doprowadzając choćby do uwolnienia więźniów politycznych, to wciąż jednak dopuszcza się działań pozostających w sprzeczności z poszanowaniem praw człowieka.

Nieuznawanie praw tej grup etnicznej i traktowanie jej przedstawicieli jako nielegalnych imigrantów tudzież bezpaństwowców przekłada się na wyraźną dyskryminację w społeczeństwie birmańskim, która doprowadziła w ostatnim czasie do masakry.

Poza opanowaniem sytuacji, niezbędne jest przeprowadzenie wiarygodnego dochodzenia w sprawie przemocy, podjęcie kroków w kierunku pojednania narodowego, a także nieustanne dążenie do przywrócenia pełnej stabilności i demokracji w kraju.

Liczę, że birmańskie władze zdecydują się na pełną współpracę z agendami Narodów Zjednoczonych.

Rewizja praw o obywatelstwie i objęcie nimi muzułmańskiej mniejszości jest podstawowym działaniem politycznym, jakie rząd birmański zobligowany jest obecnie wykonać.

Dziennikarze w Birmie nadal pozostają pod kontrolą agencji rządowej, a dostęp do internetu posiada zaledwie 1 obywateli. Ta sytuacja musi się jak najszybciej zmienić.